El gran impulso dado por la Presidencia irlandesa, unido a la buena colaboración interinstitucional, han sido fundamentales para llegar adonde estamos hoy. Y creo que el objetivo político se ha logrado. Vamos a tener una política pesquera que asegure la sostenibilidad ecológica, social y económica, basada en los mejores datos científicos disponibles y en la que los descartes ya no van a estar permitidos. Asimismo, los Estados miembros, a través de la regionalización, podrán proponer medidas de conservación y llegar a un acuerdo sobre las mismas con otros Estados miembros ribereños. Este es el final del proceso y marca el inicio de una nueva manera de pescar y de gestionar.